Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour dix années supplémentaires révèle les limites de la réglementation européenne, qui peine à trouver une solution de substitution à cet herbicide. Les Monsanto Papers ont achevé de nous mettre en garde sur la fiabilité des recherches privées et nous prouvent l'influence de très grands groupes sur les décideurs politiques. Ce rapport de force place les intérêts privés au dessus de l'intérêt général. La fusion Bayer Monsanto, envisagée pour la fin de l'année, est une menace supplémentaire de voir un groupe privé et d'envergure mondiale peser davantage sur la décision politique et imposer sa vision de l'agriculture aux agriculteurs, comme aux pays européens. La Commission peut elle, à ce titre, nous préciser sa position concernant la fusion Bayer Monsanto? Deuxième problématique, c'est celle de la recherche, menée notamment dans les universités européennes et dans d'autres structures publiques, en vue de trouver un substitut suffisant au glyphosate. À travers les programmes de recherche de l'Union européenne, la Commission entend elle susciter une étude d'impact sur les autres molécules et technologies disponibles?